Európska únia ani tento Parlament ako jej inštitúcia nemá právo vyzývať iné krajiny na liberalizáciu umelých potratov. Takéto odporúčania sú v prvom rade prejavom pokrytectva, pretože Únia nemá v tejto otázke žiadnu kompetenciu. Prístup jednotlivých členských štátov k tejto otázke sa výrazne líši. Požiadavka formulovaná v tomto uznesení nereprezentuje politiku Únie, pretože takáto politika jednoducho podľa zmlúv nemá existovať. Zároveň je nerozumné a krátkozraké žiadať zavádzanie umelých potratov v arabských krajinách. V tých drvivá väčšina občanov zásadne odmieta z hlboko zakorenených kultúrnych dôvodov. Európska únia tým oslabuje vlastnú pozíciu a uvoľňuje priestor iným svetovým hráčom, predovšetkým Číne.